Die Wettbewerbspolitik ist eine der wichtigsten und zentralen Politikbereiche der EU. Gute Wettbewerbspolitik ermöglicht funktionierende Märkte. Gute Wettbewerbspolitik ermöglicht auch für die Verbraucher vernünftige und bezahlbare Preise und Produktvielfalt.

Deshalb ist es wesentlich, alle Bereiche wie Sie es erwähnt haben, Herr Kommissar in die Wettbewerbspolitik mit einzubeziehen. Und es ist wichtig, kleine und mittlere Unternehmen zu stärken, die der Motor des Wachstums in Europa sind.